Madame la Présidente, état de droit, état de droit, avec ces termes depuis des années, vous vous acharnez contre la Hongrie et la Pologne qui refusent la soumission à votre vision fédéraliste, vision qui fait de la promotion de l'immigration un enjeu essentiel de l'Union européenne.

Mais la Commission et la majorité du Parlement européen respectent t elle ces principes évidents?

Vos opposants politiques n'ont pas d'accès effectif à un juge, droit pourtant consacré par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Cette plainte dénonce des faux et usage de faux commis par ces trois personnes dans le cadre de leurs fonctions et singulièrement dans le cadre d'une enquête que diligentait l'OLAF à l'encontre de Mme Le Pen, au sujet de ses assistants parlementaires européens. Or, le juge d'instruction de Bruxelles a demandé à plusieurs reprises au procureur du roi, la levée de l'immunité parlementaire de ces trois personnes. À ce jour, plus de trois ans plus tard, quelle est l'attitude du Parlement européen face à cette demande? Les institutions de l'Union européenne font la sourde oreille. Où est le respect de cet état de droit invoqué à tout bout de champ? Monsieur Roth, où est la justice indépendante que vous évoquiez tout à l'heure?

Vos indignations sont à la tête du client. L'état de droit, tel qu'il doit être appliqué, c'est d'abord le respect du choix démocratique des peuples.

Respectons les décisions des Hongrois comme des Polonais. Cessons les menaces avec ce dispositif de conditionnalité. L'état de droit c'est aussi une même justice pour tous, majorité comme opposition. Respectez enfin les demandes d'un juge d'instruction qui donne le sentiment que ces institutions sont tentées par une dérive totalitaire, bien éloignée de l'état de droit.